În calitate de membru al Delegației la Comisia parlamentară de cooperare UE Moldova am urmărit cu multă bucurie evoluția pozitivă a Moldovei și pot să afirm că, în ultimul an, s a demonstrat foarte clar angajamentul Republicii Moldova pe calea europeană. Aș aminti aici reformele în domeniul economic, al justiției sau al administrației publice. În același timp, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că procesul de tranziție al Moldovei nu este unul ușor și încă multe reforme mai sunt de inițiat. Mă bucur că discuțiile în vederea liberalizării regimului vizelor progresează, dar cred că avem nevoie de stabilirea de către Comisie a unui parcurs clar pentru atingerea acestui obiectiv și, de ce nu, pentru o eliminare totală a vizelor în viitor. Republica Moldova va avea de trecut un test crucial la alegerile parlamentare din 28 noiembrie și sper că drumul european pe care s a angajat să fie validat de populație și să continue. Ajutorul macrofinanciar și politic din partea instituțiilor europene și a unor state membre a fost extrem de important. Și având în vedere rezultatele pozitive ale politicii noastre, cer instituțiilor europene Parlamentul, Consiliul, Comisia Europeană să continue acțiunile de sprijin pentru Moldova, pentru a da încredere Moldovei și a o încuraja să continue pe calea reformei și a apropierii de Uniunea Europeană, pentru integrarea sa ca membru deplin în cele din urmă.